Tegnap az egyik parlamenti alelnökjelölt felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament az emberek hangja, nem pedig a kormányok hangja.

Hagyjuk azt a nevetséges állítást, hogy a Néppárt többségével egyben közvetlenül őrá szavaztak!

Ő az a politikus, akinek az egész tevékenysége egy célt szolgál, egy föderatív állam, az Európai Egyesült Államok létrehozását. Holott Európa népei többszörösen, népszavazáson is elutasították, hogy egy olyan Európában éljenek, ahol 500 millió ember mindennapi életét akarják egy központból irányítani.